Hvala za besedo. En lep pozdrav vsem! Torej, rebalans proračuna je potrebno sprejeti zaradi bistveno spremenjenih okoliščin, ki so bile danes že večkrat naštete. Vsako ministrstvo je z rebalansom proračuna dva tisoč devetnajst sredstva pridobilo. Posebej želim izpostaviti le nekatera področja. Gospodarstvo, infrastruktura, okolje, kar potrjuje razvojno naravnanost rebalansa. Potem sociala, kar potrjuje družbeno in socialno noto. Kmetijstvo, kateremu moramo pomagati, da bolje zaživi in tudi mi vsi, na podlagi boljšega stanja v kmetijstvu. Prejšnja vlada, torej vlada Mira Cerarja, je poskrbela za stabilizacijo javnih financ. Spodbujanje gospodarske rasti, varovanje obstoječih delovnih mest in spodbujanje novih. Po letih krize in negotovosti se je znova povečala blaginja in kakovost življenja ljudi. Uspešno je zmanjševala javnofinančni dolg in po dolgih letih dosegla javnofinančni presežek. Sedaj, ko je krize konec, čeprav nas nekateri že svarijo z novo, je čas, da te dosežke občutijo ljudje v svojih žepih. Pričakovanja naših državljanov in državljank so upravičeno velika. V času, ko imamo visoko gospodarsko rast, ekonomsko ugodno okolje, ko je trg dela v vzponu, ko ima več ljudi delo, ko se brezposelnost nižja, je normalno, da so pričakovanja ljudi visoka. Zato je prav, da bo več mladih dobilo štipendije, otroške dodatke, da bo porodniško nadomestilo stoprocentno, da je socialna pomoč za tiste, ki ne zmorejo delati, višja. A pogovarjati se bomo morali tudi o tem, na kakšen način bomo ljudi spodbudili, da je delo vrednota in da je pomembno biti zaposlen. K temu bo lahko prispeval tudi dvig minimalne plače in nadaljnje privabljanje novih investitorjev, kar bo dvignilo tudi plače ostalih zaposlenih. Z letom dva tisoč devetnajst so se odpravili praktično vsi varčevalni ukrepi na področju družinskih transferjev in transferjev najranljivejših posameznikov in gospodinjstvom. Slovenija s tem ostaja socialna država in tudi država z eno od najbolj ugodnih družinskih politik Evropske unije. Fiskalni svet in nekateri ekonomisti opozarjajo na previsoko javno porabo. Pojasnjujejo sicer, da v okolju ugodnih gospodarskih razmer varčevanje res ni potrebno, a kljub temu pa bi tudi v luči napovedi o ohlajevanju gospodarske rasti vlada morala biti bolj previdna pri načrtovanju javnofinančnih izdatkov kot tudi prihodkov. Kljub temu rebalans zasleduje dva ključna cilja. To sta doseganje proračunskega presežka in zniževanje javnega dolga. Na opozorila fiskalnega sveta je aktualni finančni minister večkrat odločno odgovoril. Povzela ga bom zelo enostavno. Če bomo ljudem dali več, bodo tudi več trošili in državna blagajna bo dobila nazaj na račun davkov. Kot ekonomistka se lahko strinjam z njim, vendar moramo biti pri potrošnji tudi državljani pripadni svoji domovini. Torej trošiti doma, v Sloveniji. Potem nam bom bo nam bo vsem skupaj šlo bolje. Predvsem bodimo odgovorni do sebe in svojega zdravja. Pri nakupu hrane predvsem. Vsi se spomnimo več tednov trajajoče agonije glede mesa iz Poljske. Kolikor bomo kupovali domače, lokalno, bomo pozitivno vplivali na več dejavnikov, na boljši gospodarski razvoj, kmetijski razvoj, boljše lastno zdravje, boljše razvoj podeželja, turizma in države na sploh. Fiskalni svet ocenjuje tudi, da je leto dva tisoč devetnajst potrebno izkoristiti za pripravo in sprejem ukrepov, ki bodo ustrezno naslovili dolgoročne izzive, zlasti v povezavi z demografskimi spremembami ter prispevali k trajnostnemu, strukturnemu izboljšanju javnih financ in k povečanju gospodarskega potenciala. To so vsekakor izzivi, ki nas čakajo za letošnje leto. Ker vas je več že govorilo o zdravstvu, se bom jaz na tem mestu dotaknila le ene postavke v rebalansu proračuna, to je Urgentni center Ptuj, za katerega je v naslednjih dveh letih predvidenih tri cele štiri milijone evrov, kar pa bo po dolgih letih priprav in dviga cen gradbenih storitev premalo, tako da bo potrebno v letu dva tisoč dvajset to postavko povečati. Vsak od nas, tako člani koalicije kot opozicija, imamo predloge za dopolnitve, a denarja za vse želje seveda ni. Vsaka vreča ima dno, kar se zavedamo. Kot je danes že bilo rečeno, moramo delovati kot ekipa, kot tim, če želimo biti uspešni, in tako bom tudi delovala ter predlog rebalansa proračuna podprla. Hvala.